Tuttavia, la Convenzione non può dirsi ancora pienamente attuata. Nel mondo, bambini e adolescenti in diversi contesti subiscono gravi violazioni dei loro diritti, ad esempio attraverso lo sfruttamento sessuale e lavorativo, oppure vengono coinvolti in conflitti armati e in flussi migratori, e sono costretti a non frequentare o abbandonare la scuola, diventano vittime di violenze, di abusi, di discriminazione a causa dell'età e del genere. La situazione peggiora in caso di appartenenza a gruppi sociali particolarmente vulnerabili, come nel caso dei rifugiati e dei disabili, e nuove minacce arrivano anche dal web. Anche nell'Unione europea si verificano situazioni intollerabili, con milioni di minori che vivono in famiglie a basso reddito, dove le condizioni di vita sono inaccettabili. Un bambino europeo su quattro è a rischio di povertà o esclusione

Investire sui bambini, dentro e fuori l'Europa, significa investire sul futuro del mondo. Nessuno deve essere lasciato indietro e la lotta alla povertà infantile deve diventare una battaglia di civiltà per l'affermazione dei diritti fondamentali di ogni minore.